Madame la Présidente, mes chers collègues, la question du devenir des animaux exportés d'Europe vers des pays tiers n'est pas anodine et ne fait que confirmer les compromissions idéologiques de la Commission. S'il y a une volonté affichée de se préoccuper de la dignité animale, nous pouvons constater que celle ci est volontiers sacrifiée face aux intérêts électoraux et financiers. À une question écrite déposée en novembre concernant l'abattage rituel, il m'a été répondu, je cite l'Union européenne doit tenir pleinement compte des exigences du bien être des animaux et met en œuvre certaines politiques de l'Union européenne, tout en respectant notamment les usages en matière de rites religieux. Par cette réponse, la Commission cède donc aux accommodements raisonnables et aux pressions communautaires et religieuses. En réalité, la majorité tente de ménager la chèvre et le chou. D'un côté, avec des concitoyens européens majoritairement attachés au bien être animal et d'un autre côté, avec les intérêts de lobbies financiers et religieux, pour qui cette question est secondaire quand elle n'est pas rédhibitoire. La vérité, c'est que certains pays de destination de notre production carnée ne respectent pas les règles sanitaires ou morales élémentaires et qu'aucun compte ne leur est demandé dans ce cadre. La faiblesse avec les partenaires extérieurs n'est finalement qu'une autre manifestation de la faiblesse de l'Union européenne face aux pressions internes.